forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til íslands og starfskjör starfsmanna þeirra forsaga málsins er sú að í júní síðastliðnum skipaði þáverandi félagsmálaráðherra starfshóp til að fara yfir málefni útlendinga á íslenskum vinnumarkaði í starfshópnum eiga sæti fulltrúar alþýðusambands íslands bandalags starfsmanna ríkis og bæja bandalags háskólamanna dóms og kirkjumálaráðuneytisins fjármálaráðuneytisins sambands íslenskra sveitarfélaga og samtaka atvinnulífsins

þar sem um yfirgripsmikinn málaflokk er að ræða er starfshópurinn enn að störfum hlutverk hans er að fara yfir stöðu útlendinga sem starfa hér á landi þar á meðal þeirra sem starfa á grundvelli þjónusturéttarins samkvæmt samningnum um evrópska efnahagssvæðið en mikilvægt er að fjölgun erlendra fyrirtækja og útlendinga sem starfa hér á landi raski ekki þeim reglum og samskiptahefðum sem hafa mótast á íslenskum vinnumarkaði eitt af því sem starfshópurinn telur mikilvægt er að styrkja stoðir ríkjandi vinnumarkaðskerfis til að tryggja að erlent starfsfólk njóti þeirra réttinda og kjara sem gilda á íslenskum vinnumarkaði þar á meðal að því er varðar erlend fyrirtæki sem senda starfsmenn sína tímabundið hingað til lands í tengslum við veitingu þjónustu á grundvelli samningsins um evrópska efnahagssvæðið stofnsamnings fríverslunarsamtaka evrópu eða samnings milli ríkisstjórnar íslands annars vegar og ríkisstjórnar danmerkur og heimastjórnar færeyja hins vegar fram til þessa hafa lög númer fimmtíu og fjögur tvö þúsund og eitt um starfskjör starfsmanna sem starfa tímabundið á íslandi á vegum erlendra fyrirtækja gilt um starfsmenn slíkra fyrirtækja samstaða náðist innan starfshópsins um nauðsyn þess að breyta þeim lögum

en lög númer fimmtíu og fjögur tvö þúsund og eitt hafa aðallega gilt um starfskjör starfsmanna erlendra fyrirtækja sem eru sendir tímabundið hingað til lands í tengslum við veitingu þjónustu en með frumvarpinu er lagt til að nýju lögin komi jafnframt til með að gilda um skyldur fyrirtækjanna til að veita íslenskum stjórnvöldum tilteknar upplýsingar varðandi starfsemi sína hér á landi þykir því eðlilegra að það komi fram í heiti laganna að þau eigi einnig við um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem veita þjónustu á íslandi en mikilvægt þykir jafnframt að undirstrika að lögin fjalli sérstaklega um starfskjör starfsmanna þeirra eins og lög fimmtíu og fjögur tvö þúsund og eitt hafa gert fram til þessa í frumvarpinu er gert ráð fyrir að erlend fyrirtæki sem hafa staðfestu í öðrum ríkjum innan evrópska efnahagssvæðisins öðrum efta ríkjum eða færeyjum og ætla á grundvelli þeirra milliríkjasamninga sem ég nefndi áður að senda starfsmenn í tengslum við veitingu þjónustu hér á landi lengur en tíu virka daga á hverjum tólf mánuðum skuli veita vinnumálastofnun tilteknar upplýsingar um starfsemi sína hér á landi er miðað við að upplýsingarnar séu veittar eigi síðar en átta virkum dögum áður en þjónustan er veitt í hvert skipti þó er lagt til að fyrirtæki sem senda starfsmenn sína hingað til lands til að veita þjónustu hér í fjórar vikur eða skemur á hverjum tólf mánuðum verði undanskilin framangreindri upplýsingaskyldu enda feli þjónustan í sér sérhæfða samsetningu uppsetningu eftirlit eða viðgerð tækja enn fremur er fyrirtækjum sem veita þjónustu hér á landi samtals lengur en fjórar vikur á hverjum tólf mánuðum gert að hafa hér sérstakan fulltrúa sem kemur fram fyrir hönd fyrirtækisins gagnvart stjórnvöldum og aðilum vinnumarkaðarins en gert er ráð fyrir að þessi skylda hvíli á fyrirtækjum sem að jafnaði hafa sex eða fleiri starfsmenn á sínum vegum hér á landi í frumvarpinu er lögð sú skylda á notendafyrirtæki hér á landi að ganga úr skugga um að erlend fyrirtæki sem þau hafa gert samninga við um veitingu þjónustu og falla undir gildissvið laganna hafi veitt vinnumálastofnun þær grunnupplýsingar sem þeim ber að veita samkvæmt frumvarpinu en tilkynni að öðrum kosti um starfsemi þeirra til stofnunarinnar markmiðið með þessu er að tryggja enn frekar en nú er að íslensk stjórnvöld hafi yfirsýn yfir þá starfsemi sem fyrir hendi er á íslenskum vinnumarkaði en vinnumálastofnun er ætlað að hafa eftirlit með framkvæmd laganna þá er gert ráð fyrir að ákvæði frumvarpsins komi til viðbótar gildandi lögum um starfsmannaleigur og gildi þannig einnig um starfsemi erlendra starfsmannaleigna hér á landi líkt og lög númer fimmtíu og fjögur tvö þúsund og eitt hafa gert fram að þessu jafnframt þótti mikilvægt að leggja til nauðsynlegar breytingar á lögunum um starfsmannaleigur til samræmis við almennan tilgang þessa frumvarps

er að veita íslenskum stjórnvöldum betri yfirsýn yfir stöðuna á innlendum vinnumarkaði að því er varðar starfsemi erlendra þjónustufyrirtækja hér á landi sem og fjölda erlendra starfsmanna sem starfa hjá slíkum fyrirtækjum enn fremur er markmiðið að unnt sé að viðhalda því eftirliti sem tíðkast á íslenskum vinnumarkaði með að ákvæði laga og kjarasamninga séu virt svo treysta megi stöðu starfsmanna sem sendir eru tímabundið hingað til lands á vegum erlendra fyrirtækja í tengslum við veitingu þjónustu þykir efni frumvarpsins jafnframt vera til þess fallið að stuðla að því að útlendingar sem koma hingað tímabundið á vegum erlendra fyrirtækja dvelji og starfi hér á landi með lögmætum hætti og að áreiðanlegar upplýsingar um þessa útlendinga verði til eins og fram hefur komið gerir frumvarpið ráð fyrir að vinnumálastofnun hafi eftirlit með framkvæmd laganna meðal annars með því að kalla eftir upplýsingum frá fyrirtæki í þágu eftirlits enda hafi stofnuninni borist rökstudd kvörtun um að fyrirtæki hafi brotið gegn ákvæðum laganna fari fyrirtæki ekki að fyrirmælum vinnumálastofnunar þess efnis að fara að lögunum innan þess frests sem stofnunin veitir getur stofnunin krafist þess að lögregla stöðvi vinnu tímabundið eða loki starfsemi fyrirtækisins hér á landi þangað til úrbætur hafa verið gerðar að auki er vinnumálastofnun gert skylt að afhenda stéttarfélagi í viðkomandi starfsgrein og á viðkomandi svæði afrit af ráðningarsamningi starfsmanns óski stéttarfélagið eftir því og fyrir liggur grunur um brot á gildandi kjarasamningi er tilgangurinn með þessu ákvæði enn hinn sami það er að viðhalda því eftirliti sem hefð er um að gildi á íslenskum vinnumarkaði framangreint atriði er að mínu mati lykillinn að því að tryggja starfsfólki sem kemur hingað til lands eðlileg starfskjör í samræmi við íslensk lög reglugerðir og kjarasamninga og stuðla þannig að heilbrigðri og eðlilegri samkeppni meðal atvinnurekenda um þau verkefni sem inna þarf af hendi í samfélaginu hæstvirtur forseti að lokinni umræðunni legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur félagsmálanefndar